Denn es entstehen neue staatliche Strukturen, und hier ist es extrem wichtig, dass die EU sich dafür einsetzt, dass es rechtsstaatliche Strukturen sind, die geschaffen werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger vor dem Recht gleich sind und dass Rechtssicherheit entsteht. Es ist extrem wichtig, dass wir uns jetzt in dieser Situation besonders darauf konzentrieren. Insbesondere wäre es natürlich wünschenswert, dass die Libyer entscheiden, die universell gültigen Menschenrechte, die in beiden Pakten festgelegt sind, in der Verfassung zu verankern und den Schutz der Menschenwürde festzulegen. Es ist positiv, dass die EU sich dafür einsetzt, die Todesstrafe in Libyen abzuschaffen. Das ist auch in muslimischen Gemeinschaften und Gesellschaften möglich, wie wir in der Türkei sehen, wo sie in Friedens und in Kriegszeiten abgeschafft ist. Es ist auch wichtig für die libysche Gesellschaft, sich mit den Menschenrechtsverbrechen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Hier kennen wir erfolgreiche und wenig erfolgreiche Beispiele aus lateinamerikanischen Militärdiktaturen, und wir sollten aus den guten Beispielen lernen. Aufarbeitung der Menschenrechtsverbrechen gilt auch für die jüngste Vergangenheit.

Ich bitte deshalb, den Bericht ernst zu nehmen, den Amnesty International vorgelegt hat, der Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten dokumentiert. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, ähnlich wie in Tunesien ein unabhängiges Komitee einzurichten, das diese Verbrechen analysiert.